Hvala lepa, spoštovana gospa poslanka. Vesel sem, da se strinjate z mojo oceno, da si vsi želimo živeti v državi, kjer bo policija imela pooblastila, da bo lahko preganjala organizirani kriminal. Mislim, da ni enega, Slovenca in Slovenke, ki bi drugače mislil, kot sem jaz v tem intervjuju tudi povedal. Res je, razlika med migracijami iz leta dva tisoč petnajst in šestnajst je v tem, da, posamezniki in pa, organizirane kriminalne združbe, vodijo tihotapske kanale preko Slovenije in pravzaprav, na področju policijskih uprav, Novo mesto in pa Koper so najbolj policisti in policistke učinkoviti z različnimi operativnimi metodami. In moram povedati, da je policija prilagodila, tako taktiko kot metodiko svojega dela. In pravzaprav tukaj, lahko povem, da je pravzaprav uspešna. Moram povedati tudi, da, tako kot vedno, da slovenska policija obvladuje razmere na meji z Republiko Hrvaško na tako imenovani schengenski meji in pravzaprav, deluje v skladu s standardom, ki ga pravzaprav policija ima ob varovanju schengenske meje. Kar nekaj tehničnih, sredstev uporablja pri tem, pa ne želim pravzaprav o teh stvareh, toliko na glas, govoriti, ker verjamem, da bomo pravzaprav tudi na seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb te stvari še toliko bolj pojasnili za tistimi štirimi stenami, ker smo to pravzaprav tudi dolžni narediti. Moram povedati tukaj, da pravzaprav, še vedno, na, slovenski južni meji sodeluje poleg slovenske policije tudi Slovenska vojska, kjer je pravzaprav v skupnemu nadzoru nad, državno mejo pravzaprav v teh nalogah še vedno, še vedno, zraven in pravzaprav moram se tudi spet s tega mesta zahvaliti Ministrstvu za obrambo in pa seveda Slovenski vojski za to opravljanje, naloge, ki je pravzaprav počnejo na na južni meji. Moram tudi povedati, da pravzaprav pomanjkanje policistov, ki ga pravzaprav, imamo, zaradi obsega nalog, rešuje policija na ta način, da iz tistih, uprav, ki so manj izpostavljene, daje na naloge varovanje, meje, svoje policistke in policiste, predvsem pa je vlada prepoznala, da ob, zaključku, ob podpisu, sporazuma, kjer smo končali stavko stavkovnega sporazuma, tudi ureja denarna sredstva oziroma sredstva, ki so namenjena za poseben projekt varovanja schengenske meje in pravzaprav tudi tukaj gre za potem, boljše, pogoje za delo policistov, ne nazadnje tudi za njihovo finančno vrednotenje. Kar, že prej sem govoril, da manjka, skoraj tisoč policistov zaradi različnih razlogov, tudi tudi, nevlaganja v v, sistem, notranje varnosti in pravzaprav si tukaj želim, da da nadaljujemo z opremljanjem policije v skladu z resolucijo do leta petindvajset, kjer so stvari, jasno zapisane, kaj in na kakšen način je treba policist sredstva tudi, kupiti. Mislim, da je še eno pomembno vprašanje, ki je pred nami, to, da bomo se morali, ravno v, tem državnem zboru, v tej dvorani pogovoriti tudi tem, kakšna pooblastila lahko policija ima posebej na na področju, preiskovanja komunikacijskih kanalov, sodobnih komunikacijskih kanalov, digitalnih komunikacijskih kanalov, kajti, zdajšnja zakonodaja, tega ne dovoljuje, zato je treba iskati dokaze tam, kjer je pravzaprav, pristojnost policije dovoljena in kjer so pravila jasno zapisana. Hvala lepa.